W przegłosowanym sprawozdaniu Komisja zaleca otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią. Mają one, jak podkreślono w dokumencie, umożliwić ściślejszą kontrolę ze strony Unii i przeprowadzenie reform. Podobnie jak w innych krajach kandydujących zwracamy uwagę na powtarzającą się niebezpieczną tendencję handlu ludźmi. Mowa jest o tym w punkcie 18, gdzie nasz Parlament wzywa władze albańskie do podjęcia zdecydowanych działań w celu rozbijania siatek przestępczych zaangażowanych w handel ludźmi, a także bronią palną i środkami odurzającymi.